Je voudrais juste demander à notre collègue s'il a regardé quel était l'ordre du jour de notre réunion de cet après midi. Il n'est ni question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ni question de lutter contre l'immigration, quelle qu'elle soit, mais bien de soutenir un processus de paix qui a besoin de tout notre soutien, au delà de nos divisions.